Já samozřejmě vítám zjednodušení, ke kterému dochází v rámci této legislativy. Samozřejmě i vyšší míra pružnosti, tu také akceptuji, já jsem dokonce podporoval návrh ECR týkající se ještě vyšší míry pružnosti, nicméně musím vyjádřit rozpaky nad tím, že právě byla vyškrtnuta ta makroekonomická podmíněnost, ta kondicionalita. Pokud se státy zadlužují a potom ještě do jejich rozpočtu budou přispívat evropské peníze, to si myslím, že není správná cesta. Musíme se chovat jako rozumní hospodáři. Tento návrh, pokud prošel, tak já jsem skutečně zvažoval, že budu hlasovat proti tomuto návrhu. Já doufám, že se návrh ještě změní v rámci trialogu. Zároveň chci samozřejmě přivítat ty pozitivní momenty, o kterých jsem hovořil, a například i to, že na klimatické změny je vyhrazeno 30 v tom podílu.